La enmienda la tienen ustedes en la lista de votación en inglés, pero voy a proceder a leer el texto.